Aujourd'hui, il ne s'agit pas de gagner la lune, il s'agit de sauver la terre ou de sauver l'humanité sur terre. Pourquoi ne sommes nous pas plus ambitieux dans notre budget?

Puis, quelques années plus tard, pour gagner la guerre, il va multiplier par 4 le budget américain. Roosevelt est vieux et paralysé, mais il va multiplier par 12 le budget fédéral en le finançant par une fiscalité juste et par un usage intelligent de l'argent de la banque centrale.

Non, évidemment. Nous avons tous en mémoire que c'étaient des leaders visionnaires et courageux. Et nous, l'Europe, qu'attendons nous, mes amis? qu'attendons nous, Construire un vrai budget n'est pas si compliqué. Je me souviens de ce que disait Jacques Delors pour trouver de nouvelles ressources.

Même avec un impôt de 5 seulement en moyenne, et sans toucher les petites entreprises, on pourrait avoir 100 milliards de plus de budget pour sauver le climat et pour créer massivement des emplois sur tous nos territoires.

C'est un très bon compromis, il n'y a pas de doute.

Nous allons voter ce budget, nous allons nous battre pour que le Conseil accepte cette augmentation des crédits, mais j'espère que c'est la dernière année que nous voterons un budget aussi faible. Le groupe social démocrate va tout faire pour trouver des ressources nouvelles pour un budget plus ambitieux au service de la dignité humaine et de la protection de la planète.